mæli ég fyrir frumvarpi til laga um ríkisútvarpið fjölmiðli í almannaþágu fjölmiðlar eru jú í stöðugri þróun og stjórnvöld verða að taka á af því að búa þeim lagalega umgjörð við hæfi það á ekki síður við um fjölmiðla í almannaþágu sem aðra árið tvö þúsund og sjö voru sett ný lög um ríkisútvarpið sem fólu í sér verulegar breytingar þar á meðal breytt rekstrarform auk þess sem tekjustofni ríkisútvarpsins var breytt lögbundin afnotagjöld voru afnumin og í stað þeirra lagt á sérstakt gjald svokallað útvarpsgjald á skattgreiðendur sem ætlað var að renna

gerðar ákvað ég að skipa starfshóp um almannaútvarp á íslandi með það verkefni að meta áhrif hinna nýju laga og gera tillögur um úrbætur ef með þyrfti starfshópurinn skilaði skýrslu með tillögum sínu byrjun árs tvö þúsund og tíu sem voru kyntar opinberlega og þær kynnti ég líka fyrir stjórn og stjórnendum ríkisútvarpsins með ósk um að þær tillögur sem ekki kölluðu á beina lagabreytingar yrðu teknar til greina og var brugðist vel við því margar af tillögum starfshópsins um úrbætur á ríkisútvarpinu kölluðu hins vegar á breytingar á gildandi lögum auk þess sem athugasemdir eftirlitsstofnunar efta um tilhögun ríkisaðstoðar til ríkisútvarpsins voru tilefni lagabreytinga af því leiddi að ég skipaði í framhaldinu nefnd um endurskoðun laga um ríkisútvarpið o h f númer sex tvö þúsund og sjö þar sem taka átti mið af tillögum starfshópsins og athugasemdum esa auk þess að líta til löggjafar nágrannalanda íslands sérstaklega norðurlandanna þá var nefndinni einnig ætlað að taka afstöðu til eftirfarandi þátta hvort auka þyrfti sjálfstæði ríkisútvarpsins sem fjölmiðils í almannaþágu hvort stofna eigi sérstakt dótturfélag utan um starfsemi ríkisútvarpsins sem ekki félli undir útvarpsþjónustu í almannaþágu hvort auka þyrfti gagnsæis í rekstri og skoða leiðir til að auka og tryggja sjálfstæði og starfsöryggi starfsmanna ríkisútvarpsins við fréttir og tengda dagskrárgerð enn fremur að skoða ábyrgð mennta og menningarmálaráðherra á hlutafélaginu ríkisútvarpið o h f skoða hlutverk stjórnar og skipunar hennar og kosti og galla þess að breyta rekstrarformi ríkisútvarpsins en eins og þingheimi háttvirtur er vafalaust minnisstætt var það kannski stærsta deiluefnið þegar lögin voru sett árið tvö þúsund og sjö nefndin skilaði niðurstöðu sinni í formi frumvarpsdraga í febrúar síðastliðnum og voru þau sett í opið samráðsferli þar sem öllum gafst kostur á að skila inna athugasemdum í því ferli barst fjöldi athugasemda bæði frá hagsmunaaðilum sem og frá einstaklingum víðsvegar um land sem mér fannst raunar ánægjulegt að finna þann mikla áhuga sem fólk um land allt virtist hafa á starfsemi ríkisútvarpsins og starfsumhverfi þess við lokafrágang frumvarpsins var eins og gengur tekið tillit til sumra þessara athugasemda og annarra ekki með hliðsjón af niðurstöðum fyrrgreinds starfshóps sem almannaútvarp á íslandi er með þessu frumvarpi mörkuð sú stefna að ríkisútvarpið leggi megináherslu á það hlutverk sitt að veita fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu af því leiðir að lýðræðis menningar og samfélagslegt hlutverk ríkisútvarpsins er í forgrunni en viðskiptasjónarmið í starfseminni eiga að verða víkjandi í frumvarpinu er gert ráð fyrir að gerð verði skýr aðgreining á fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu og annarri starfsemi meðal annars til að varna því að viðskiptaleg sjónarmið hafi áhrif á ákvarðanir um dagskrárefni er þetta í samræmi við það grundvallarsjónarmið sem hefur ríkt í starfsemi ríkisrekinna fjölmiðla á norðurlöndum og víðar til að mynda í bretlandi og hefur skapað þeim sérstöðu meðal ljósvakamiðla sú sérstaða er meðal annars talin helsta ástæðan fyrir hinu almenna trausti almennings á fréttaflutningi ríkisrekinna fjölmiðla margir telja að tilveruréttur almannaþjónustumiðlanna í framtíðinni muni byggjast á því að þeir tryggi almenningi hlutlæga og áreiðanlega fjölmiðlaþjónustu þetta á sérstaklega við um það framboð af misáreiðanlegum upplýsingum á netinu eykst sífellt og skilin milli þess að við getum kallað hlutdrægar upplýsingar og frétta verða sífellt óljósari þar sem upplýsingar og fréttir eru beinlínis taldar vera verslunarvara frumvarpið leggur þá skyldu á herðar ríkisútvarpinu að það sjái til þess að útsendingar þess nái til allra landsmanna án tillits til búsetu og efnahags og er það eini fjölmiðillinn sem býr við þá kvöð þá e kveðið á um að dagskrárefni þess skuli vera fjölbreytt og stjórn ríkisútvarpsins móti dagskrárstefnu til lengri tíma í því felst að hún taki í stórum dráttum afstöðu til hverju eigi að koma til móts við þarfir og óskir notenda um fjölbreytt og gott efnisframboð án þess þó að hafa afskipti af einstökum dagskrárliðum í þessu efni er rétt að gegna áherslu á kröfur almennings um gæði og fjölbreytni því ef efnisframboð er einhæft er hætta á að fjölmiðlaþjónustan nái ekki til fjöldans og missi af þeim sökum gildi sitt og sérstöðu í þessu frumvarpi er tekin sú afstaða að ríkisútvarpið sé ein helsta stoð lýðræðissamfélagsins því er ætlað að sinna því hlutverki með því að veita landsmönnum upplýsingar sem þeir geta treyst að taki ekki mið af sérstökum sjónarmiðum eða hagsmunum einstakra hagsmunahópa stjórnmálasamtaka eða einstaklinga þannig gegnir ríkisútvarpið lykilhlutverki við að gera fólki kleift að móta skoðanir sínar og draga ályktanir út frá réttum upplýsingum að því marki sem það er hægt hér er miðað við þá grundvallarforsendu

hér undir fellur einnig skylda ríkisútvarpsins ætti að kynna með vönduðum og hlutlægum hætti framboð og stefnu stjórnmálaflokka í aðdraganda kosninga og sama gildir einnig um forsetakjör þjóðaratkvæðagreiðslur og fleira þess háttar ein af forsendum virks lýðræðis er að fólki gefist færi á að kynna sér sjónarmið framboða frambjóðenda og svo framvegis eð tilstuðlan ára aðila en ekki einungis sí gegnum miðlun sem er greitt fyrir eins og til að mynda með auglýsingum með frumvarpi þessu er einnig mælt fyrir innri starfsemi ríkisútvarpsins til að efla lýðræðislega starfshætti þess enda gefin sú forsenda að opinbert félag sem á að gegna veigamiklu hlutverki við að efla og viðhalda lýðræði í landinu verði að starfa með lýðræðislegum hætti í því felst eðlileg dreifing ábyrgðar og víðtækt samráð um dagskrá með aðkomu starfsmanna og notenda menningarhlutverk ríkisútvarpsins snýr einkum að rækt við íslenska tungu menningu þjóðarinnar listir íþróttir og því að vera virkur þátttakandi í íslenskri kvikmyndagerð hér er megininntakið annars vegar að koma til móts við eðlilegar óskir almennings um íslenskt efni og hins vegar að styðja við framleiðslu á slíku efni listsköpun og störf listamanna með ákvæðum frumvarpsins um starfshætti er staðfest að vönduð vinnubrögð séu óæskilegur hluti af fjölmiðlun í almannaþágu en þau fela meðal annars í sér að sanngirni og hlutlægni sé gætt í frásögn túlkun og dagskrárgerð og leitað sé upplýsinga frá báðum eða öllum aðilum og sjónarmið þeirra kynnt sem jafnast hjá nágrannaþjóðum okkar er þessi krafa mjög rík og virk í almennri umræðu um fjölmiðla í svíþjóð er til að mynda talað um sérstaka hlutlægniskröfu sem þýðir í raun að allar staðhæfingar og upplýsingar sem fjölmiðillinn framreiðir séu réttar og allar nauðsynlegar upplýsingar komi fram eins og ég nefndi hér áðan hefur tilhögun á fjárhagsumhverfi ríkisútvarpsins verið endurmetin það er talið mikilvægt að ríkisútvarpið hafi skilgreindan tekjustofn og því verði tryggð fjárveiting samkvæmt áætlaðri innheimtu útvarpsgjalds eins og upphaflega ætlunin var þegar þessu var breytt því er einnig mikilvægt að tekjustofn ríkisútvarpsins sé skýr fyrirsjáanlegur og samsvari innheimtu útvarpsgjaldsins til að það geti gert raunhæfar fjárhagsáætlanir til lengri tíma fjárhagslegt sjálfstæði ríkisútvarpsins er mikilvæg forsenda fyrir sjálfstæði þess gagnvart hinu pólitíska og efnahagslega valdi verði sjálfstæði ríkisútvarpsins ekki tryggt er vegið að getu þess til að sinna hlutverki sínu sem fjölmiðlaþjónusta í almannaþágu sem á að vera fær um að veita nauðsynlegt aðhald vera vettvangur skoðanaskipta og vera í aðstöðu til að geta sett á dagskrá málefni sem stjórnvöldum eða fyrirtækjum mislíkar miðað við þessar forsendur er það eitt af markmiðum frumvarpsins að styrkja stöðu ríkisútvarpsins gagnvart hinu pólitíska valdi við útfærslu á útvarpsgjaldinu er lagt til að horft verði til upphaflega fyrirkomulags þess í lögum frá tvö þúsund og sjö og í samræmi við þessa breytingu er lagt til að frá og með janúar tvö þúsund og fjórtán verði tekjustofnar ríkisútvarpsins eftirfarandi sérstakt gjald sem lagt verður á einstaklinga og lögaðila rekstrarafgangur vegna starfsemi sem fellur undir fjórða grein frumvarpsins tekjur af þjónustu sem fellur undir þriðju greinar frumvarpsins samanber fjórtándu greinar og aðrar tekjur sem alþingi kann sérstaklega að ákveða í þeim tilgangi að tryggja stöðugleika í rekstri og sjálfstæði ríkisútvarpsins er mælt fyrir um að tekjur þess samkvæmt fyrsta tölulið hér að framan verði gerðar fyrirsjáanlegar og skulu þær ákvarðaðar með sérstöku gjaldi sem ríkisskattstjóri leggur á samhliða álagningu opinberra gjalda

gjaldið lýtur sömu lögmálum og sérstakt gjald sem lagt er á samkvæmt lögum um málefni aldraðra til tekjuöflunar fyrir framkvæmdasjóð aldraðra en tekjutenging gjaldsins þýðir að tekjulausir eða tekjulágir einstaklingar greiða ekkert gjald samanber lög númer hundrað tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og níu ríkisútvarpinu eru svo tryggðar mánaðarlegar tekjur af gjaldinu samkvæmt áætlaðri innheimtu þess með þessu fyrirkomulagi er fjárhagsumhverfi ríkisútvarpsins fært aftur til sama horfs og gilti upphaflega og eins og ákvæðið samkvæmt fyrsta tölulið fyrstu málsgrein elleftu grein laga númer sex tvö þúsund og sjö eins og ákvæðið hljóðaði fyrir breytingu þess með lögum númer hundrað sjötíu og fjögur tvö þúsund og átta það er ljóst að þetta að sjálfsögðu er umdeilt og margir sjá ekki nauðsyn þess að ríkisútvarpið umfram aðra hafi markaðar tekjur þessi sjónarmið má greina í umsögn fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins eins og bent hefur verið á eftir að hafa legið yfir þessum málum og skoðað mjög vel umhverfið til að mynda ríkisfjölmiðla eða almannaþjónustumiðla bæði á norðurlöndum og annars staðar í evrópu er þetta talið vera einn af mikilvægustu þáttunum til að tryggja það sjálfstæði sem ég nefndi hér áðan þar er talið í raun að sérstakar aðstæður gildi þegar um er að ræða fjölmiðla sem við gjarnan köllum fjórða valdið í þessu tilfelli þar sem mjög mikilvægt er að tryggja þessa fjarlægð til þess að tryggja gagnrýni á lýðræðislega umræðu við höfum séð hins vegar að breytingar voru gerðar til að mynda í finnlandi þar sem farið var út úr því að tekjustofninn væri markaður og eftir reynsluna sem kom af því hafa finnar nú ákveðið að snúa til baka ég held að það sé tímabært að við gerum það líka ég vík þá aðeins að skipan og hlutverki stjórnar en meðal tillagna starfshópsins sem ég nefndi hér áðan var að skipan og hlutverk stjórnar væri tekin til athugunar í þessu frumvarpi er orðið við hvoru tveggja einkum hvað varðar skipan og fyrirkomulag við val á stjórn ríkisútvarpsins þar höfum við eða hópurinn sem samdi frumvarpið fór þar ansi vel yfir mál til að mynda annars staðar á norðurlöndum ég átti til að mynda fund líka þessu tengt með fulltrúum frá nrk enda hefur talsvert verið litið til umhverfis norska ríkisútvarpsins bæði í þeim breytingum sem voru gerðar tvö þúsund og sjö og við samningu þessa frumvarps niðurstaðan varð sú að það er gert ráð fyrir að ráðherra menningarmála tilnefni einn fulltrúa sem verði formaður stjórnar starfsmannasamtök ríkisútvarpsins tilnefni einn fulltrúa í stjórn en aðrir stjórnarmenn fimm að tölu verði tilnefndir af svokallaðri valnefnd sem skipuð verði fulltrúum alþingis bandalags íslenskra listamanna og samstarfsnefnd háskólastigsins ætlunin með þessu er að ná fram því að stjórnina skipi

og að þar veljist inn fólk sem hafi fullnægjandi þekkingu á þeim sviðum sem varða bæði rekstur og svo starfsemi ríkisútvarpsins og ekki síst meginmarkmiðum ríkisútvarpsins þetta er ekki sama fyrirkomulag og viðhaft er í noregi en þar hafa menn lagt ríka áherslu að þar skipar ráðherrann í raun og veru alla stjórnarmenn en hefur um það samráð sem er ekki lögbundið en mikilvægasta markmiðið sem ætlunin er að ná hér fram er að í stjórnina skipist fjölbreyttir einstaklingar með fjölbreyttan bakgrunn sem saman búi yfir þekkingu á þeim markmiðum og þeirri starfsemi sem við ætlum að hafa í ríkisútvarpinu eins og ég hef einnig nefnt er eitt af markmiðum frumvarpsins að draga úr viðskiptalegum sjónarmiðum í rekstri og starfsemi ríkisútvarpsins til að tryggja ritstjórnarlegt sjálfstæði dagskrárgerðar ríkisútvarpsins gagnvart viðskiptalegum sjónarmiðum er lagt til að stofnað verði sérstakt dótturfélag um þá starfsemi ríkisútvarpsins sem fellur utan fjölmiðlaþjónustu þess í almannaþágu í greinargerð með frumvarpinu sem háttvirtir þingmenn hafa hjá sér eru talin upp nokkur dæmi um þá starfsemi sem fari fram í dótturfélagi þar ber hæst sölu auglýsinga og kostunarrýmis í dagskrá móðurfélagsins sala á dagskrárefni og sýningarrétti á eigin framleiðslu samframleiðsla á efni með erlendum sjónvarpsstöðvum og fyrirtækjum og sala á dagskrárefni til almennings og fleira í nágrannaríkjunum aðra verið stofnuð dótturfélög um slíkan samkeppnisrekstur ríkisfjölmiðla til þess að auðvelda fjárhagslega og ritstjórnarlega aðgreiningu milli útvarpsþjónustu í almannaþágu og samkeppnisrekstrar og má sem dæmi um slíkt nefna dótturfélag nrk aktivum sem er rekið af nrk í noregi og bbc worldwide sem er rekið af bbc í bretlandi með því að birta verðskrár og tryggja jafnræði allra viðskiptavina er komið í veg fyrir óeðlilega viðskiptahætti og síðast en ekki síst eru settar takmarkanir á lengd auglýsingatíma og auglýsingar í miðjum dagskrárliðum staða ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði hefur eins og háttvirtum þingmönnum er vel kunnugt verið ágreiningsefni um árabil og hefur sitt sýnst hverjum og má segja að sá ágreiningur hafi gengið þvert á flokka með þessu er reynt að koma til móts við þau sjónarmið að draga eigi úr þátttöku ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði ég held að það sé ekki ágreiningur um það að ríkið er ekki í aðstöðu til þess að fjármagna rekstur ríkisútvarpsins að fullu leyti þó það væri auðvitað hægt að ímynda sér leiðir þar sem við mundum hækka útvarpsgjald verulega til þess að bæta ríkisútvarpinu það tekjutap sem það yrði fyrir ef það færi algjörlega út af auglýsingamarkaði og aukinheldur eru auðvitað skiptar skoðanir um þátttöku ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði þar sem ýmsir hafa bent á að sé mikilvægt að ríkisútvarpið sé ekki aðeins í beinu sambandi við fólkið í landinu heldur líka við atvinnulífið og þannig sé þetta svona mikilvægur snertiflötur ríkisútvarpsins við þann geira ég tel að þessi málamiðlun sem hér er kynnt komi til móts við ólík sjónarmið í þessu máli að svo miklu leyti sem unnt er á þeim fimm árum sem liðin eru frá gildistöku laga um ríkisútvarpið o h f frá árinu tvö þúsund og sjö hafa komið í ljós nokkrir annmarkar á framkvæmd þeirra sem tengjast framkvæmd viðmiðunarreglna esa um ríkisaðstoð til útvarpsþjónustu í almannaþágu og hefur esa komið á framfæri við stjórnvöld ábendingum þar að lútandi meðal þeirra ráðstafana sem esa hefur lagt til að verði gerðar af hálfu íslenskra stjórnvalda er að nánar verði skýrt hvernig ákvarðanir um nýja fjölmiðlaþjónustu í almannaþjónustu verði teknar þá leggur esa til að sett verði leiðbeinandi miðað fyrir gjaldskrár vegna þjónustu sem ríkisútvarpið veitir gegn gjaldi og telst vera hluti af fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu eins og til að mynda afritun efnis fyrir einstaklinga þá telur esa að setja verði skýrar reglur um meðferð hugsanlegrar ofgreiðslu til ríkisútvarpsins og jafnframt hefur esa lagt til að skilið væri milli fjölmiðlaþjónustu í almannaþjónustu og annarrar starfsemi því til samræmis er gerð krafa um fullkominn aðskilnað í bókhaldi vegna fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu og annars rekstrar að framangreindu leiðir meðal annars að nauðsynlegt er að almannaþjónustuhlutverk ríkisútvarpsins verði afmarkað með nákvæmari hætti en gert er í gildandi lögum þessum kröfum er mætt í frumvarpinu með ýmsum hætti í sextándu grein er kveðið á um hvernig skuli staðið að ákvörðun um nýja fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu samanber þriðju greinar frumvarpsins þegar hef ég greint frá nýrri og nákvæmari skilgreiningu á fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu sem og stofnun hins sérstaka dótturfélags sem kemur til móts við xxx fjárhagslegan aðskilnað í þessu sambandi vil ég taka það fram að ég tel mjög brýnt að þetta frumvarp nái fram að ganga sem fyrst því að ákvörðun sinni frá níunda febrúar tvö þúsund og ellefu lagði esa formlega til við íslensk stjórnvöld að þau breyttu fyrirkomulagi á fjármögnun ríkisútvarpsins til samræmis við viðmiðunarreglur esa um ríkisstyrki til fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu sem samþykktar voru árið tvö þúsund og tíu fresturinn sem esa gaf til að orðið yrði við þeim tilmælum rann út á sama degi held ég og þessu frumvarpi var dreift hér í þinginu og það má búast við að stofnunin hafi ýmislegt við það að athuga ef þessu verður ekki breytt á þessu þingi hæstvirtur forseti ég hef hér að framan greint frá nokkrum helstu atriðum þessa frumvarps sem eru meginlínurnar en ég tel eigi að síður ástæðu til að vekja athygli á nokkrum atriðum til viðbótar sem ætlað er að skapa betri grunn fyrir starfsemi ríkisútvarpsins í fyrsta lagi er mælt fyrir um aukið aðgengi sjón og heyrnarskertra að fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu til að mynda er gert ráð fyrir sérstökum aðgerðum til að gera heyrnarlausum fært að fylgjast með tilkynningum um og lýsingum á atburðum sem hugsanlega ógna öryggi almennings til að mynda náttúruhamförum í öðru lagi er lagt til að umsjón með eignarhluta ríkisins í ríkisútvarpinu færist frá fjármálaráðherra til mennta og menningarmálaráðherra með því er lagt til að eignarhald ríkisútvarpsins færist aftur til þess ráðherra sem að öllu jöfnu ber ábyrgð á fjölmiðlalögum samanber fyrsta lið sjöttu grein forsetaúrskurðar um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í stjórnarráði íslands frá árinu tvö þúsund og ellefu um þetta til þess er vísað í umsögn fjárlagaskrifstofu en ég hef lagt á það mikla áherslu eftir þá reynslu sem komin er að ríkisútvarpið sé ólíkt þeim opinberu fyrirtækjum sem við eigum þar sem hlutabréfin liggja hjá fjármálaráðherra að því leytinu til að ríkisútvarpið er þrátt fyrir að vera opinbert hlutafélag og því er ekki lagt til að breyta líka grundvallarmenningarstofnun það stendur ekki til að selja ríkisútvarpið það hefur verið tekið fram í lögum frá tvö þúsund og sjö og hér þannig að ég held að þessi varðveisla hlutabréfsins sé réttmæt af þessum sökum í þriðja lagi er mælt fyrir sérstaka vernd í starfi fyrir starfsmenn fréttastofu og dagskrárgerðarmenn ég vísa þar til tólftu greinar frumvarpsins þetta hefur nú verið rætt hér í sölum þingsins sérstaklega þegar upp hafa komið umdeild mál þar sem fréttamönnum dagskrárgerðarmönnum hefur verið sagt upp að ætti þyrfti að skoða sérstaklega í nýju frumvarpi við því er brugðist með þessu í fjórða lagi er lagt til að ríkisútvarpið taki upp innra gæðaeftirlit meðal annars mælt fyrir um að setja reglur um meðferð athugasemda og kvartana sem berast frá almenningi í fimmta lagi er ráðgert að mat á frammistöðu ríkisútvarpsins á sviði fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu verði í höndum fjölmiðlanefndar enda nauðsynlegt að óháður eftirlitsaðili leggi mat á það hvort ríkisútvarpið veiti í raun þá fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu sem kveðið er á um í þriðju greinar frumvarpsins hæstvirtur forseti ég fer nú að ljúka máli mínu en stuttlega að lokum er það markmiðið að skapa ríkisútvarpinu lagalega umgjörð með tilliti til þeirrar reynslu sem fengist hefur á lögum númer sex tvö þúsund og sjö og bregðast við athugasemdum esa ráðgert er að festa í sessi ákvörðun íslenskra stjórnvalda um hvað felist í fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu skapa þar með traustari starfsgrundvöll fyrir ríkisútvarpið að auki er það markmið frumvarpsins að gera ríkisútvarpinu kleift að styrkja enn frekar starfsemi sína á þeim sviðum þar sem það skarar fram úr og hefur skapað því traust á meðal þjóðarinnar og markmiðið er að efla lýðræðislega starfshætti ábyrgðardreifingu og þátttöku starfsmanna auk notenda við mótun dagskrárstefnu og dagskrárval enda er það órjúfanlegur hluti af lýðræðishlutverkinu nýtt fyrirkomulag við skipan stjórnar tel ég einnig endurspegla þetta hlutverk ákvæði um eftirlit með því hvernig ríkisútvarpið stendur að fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu er annars vegar að koma til móts við kröfur esa í því efni og hins vegar að leggja áherslu á að stjórnvöldum beri að fylgja því eftir að starfað sé